Das Land, das zumindest zeitweise auf einem guten Weg war, erlebt gerade eine extreme, schockierende Gewalt. Ich finde, wir sollten Bolivien jetzt hier nicht zum Schauplatz dieser ganzen ideologischen Debatten machen wie es gerade die extreme Rechte versucht sondern wir sollten handeln und Lösungen finden. Die EU muss alles in ihrer Macht Stehende tun, um diese explosive Situation zu deeskalieren. Wir müssen uns für ein Ende der Polarisierung und der Gewalt einsetzen.

Es ist auch wichtig, dass Morales seine Anhänger zu Friedfertigkeit aufruft, genauso wie die Oppositionsführer ihre Leute zur Zurückhaltung aufrufen müssen. Das Land muss so schnell wie möglich zur Verfassungsmäßigkeit zurückkehren. Dazu gehören sofortige Neuwahlen unter internationaler Beobachtung.

Für die Zukunft ist ganz klar Der zunehmend autoritäre Stil der letzten Regierungsjahre war ein großes Problem und gehört definitiv überwunden.